Señora Presidenta, durante este debate hemos hablado de la nueva normativa que mañana sometemos a votación en detalle. Y hemos hablado también de la revolución tecnológica que explica que la Directiva de 1995 se haya quedado completamente obsoleta. Pero no hemos hablado bastante del enorme paso de gigante que está dando este Parlamento al regular derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y este Parlamento aquí no está tratando del transporte animal ni de las garantías de comercialización o etiquetado de los productos alimentarios, con ser importantes. Está hablando de derechos fundamentales y lo hace reforzando la privacidad de los ciudadanos sobre la base de su consentimiento, y reforzando también el principio de legalidad, que es el que obliga a que cualquier limitación sobre la privacidad de los ciudadanos tenga que ser establecida por una norma que pueda someterse a un test de necesidad y de proporcionalidad, como quiere la Carta de los

Pero se trata también de un refuerzo de la titularidad de esos datos para poder corregir o cancelar, en su caso, los que sean lesivos para la privacidad de los ciudadanos, a través de lo que se conoce como el derecho al olvido. Es un paso de gigante el que está dando este Parlamento Europeo, actuando de manera directa con un reglamento para legislar los derechos fundamentales. Porque un reglamento no requiere transposición, sino que es directamente vinculante para los Estados miembros e invocable por los ciudadanos ante los tribunales. Ahora bien, le acompaña también una directiva y forman un paquete. Por tanto, llamo la atención sobre el punto que ha señalado el ponente Droutsas de la Directiva.